Herr Präsident! Es tut mir leid, dass ich Sie aufhalten muss. Aber aus irgendeinem Grund ist hier meine Stimmkarte verschwunden, es wird gerade eine neue gesucht. Aber ich bitte, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich da bin.